Monsieur le Président, c'était moi qui était rapporteure, je vous le rappelle, pour la décharge du CEPOL.

2008. Mais je serais vraiment désolée que le Parlement n'aille pas au bout de cette enquête, et je vous propose de ne surtout pas clôturer les comptes, Monsieur le Président et chers collègues.